Señora presidenta, en un debate sobre los derechos humanos en el mundo es importante también que hablemos de lo que está pasando en Europa. Porque aquí las políticas de austeridad han afectado a los derechos básicos de la población, como la educación, la sanidad, la Seguridad Social o la vivienda. Además, estamos siendo testigos de cómo el populismo punitivo se utiliza con la excusa del terrorismo y de la inmigración para generar un discurso del odio. De esta forma, la extrema derecha ha conseguido que sus discursos antiinmigración, antirrefugiados e islamófobos sean adoptados en muchos países por los principales partidos y, sobre todo y más preocupante, por gobiernos como el de Hungría o ahora también como el de Italia. Tenemos también países europeos que continúan aplicando legislaciones que permiten detenciones sin cargos ni juicios y, con la excusa de la seguridad, normalizan la represión y la restricción del derecho a la manifestación o la libertad de expresión.